Am votat în favoarea acestui raport pe care îl găsesc suficient de comprehensiv, însă sunt convinsă că sunt încă foarte multe de făcut în Uniunea Europeană pentru susținerea proiectului educațional, care este un proiect vital atât pentru economie, cât și pentru coeziunea socială. Cred, însă, că finanțarea sistemului universitar cu 2 din statele membre nu reprezintă o garanție suficientă pentru ca proiectul educațional să capete în calitate și mai ales să se adecveze cerințelor pieței muncii. Salut în acest proiect faptul că stagiile de pregătire Erasmus au fost considerate o experiență utilă pentru Uniunea Europeană și consider și eu că ele trebuie continuate. De asemenea, cred că aspectele referitoare la garanțiile care trebuie să însoțească proiectele educaționale individuale sunt de luat în calcul și cred că recomandarea adresată țărilor membre de a garanta accesul la educație este una utilă.